Monsieur le Commissaire, chers collègues, c'est le non respect des législations sociales existantes qui est la cause du dumping social, et non l'Europe. Les violations des règles concernant les travailleurs détachés, par exemple, témoignent de la nécessité d'une inspection vigoureuse. Les inspections du travail doivent donc disposer de moyens financiers et de personnels suffisants pour remplir leurs fonctions de manière efficace. Dans ce rapport, le Parlement européen souligne l'importance de l'indépendance de l'inspection du travail.

En France, par exemple, la réforme proposée par le ministre du travail et de l'emploi est critiquée par les syndicats des inspecteurs car elle risque de porter atteinte à leur indépendance dans le rapport de force face aux employeurs négligents. Enfin, je soutiens la proposition de mise en œuvre d'une plateforme européenne des inspections du travail qui améliorera la coopération entre les États membres et qui devrait ainsi contrer la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne.